Monsieur le Président, chers collègues, la question ici n'est pas de juger la politique intérieure du Venezuela. C'est un pays souverain et nous ne pouvons juger tous les peuples du monde. Au nom de quoi? De nos valeurs?

Chacun d'entre nous appréciera cette politique suivant sa sensibilité. Je ne suis pas tenté, rassurez vous, par le socialisme de M. Chavez ou même son communisme. Je les ai combattus et je les combats, mais disons cependant la vérité au delà de la faillite politique.

Cet impérialisme est bien plus réel que celui dont vous accusez la Russie. Notre Parlement a approuvé les sanctions contre la Russie pour je cite la déstabilisation de l'Ukraine. Alors pourquoi les responsables de cette déstabilisation du Venezuela ne sont ils pas sanctionnés par Bruxelles? Les méthodes de déstabilisation sont toujours les mêmes que celles utilisées, par ailleurs, par les impérialistes grèves insurrectionnelles pilotées, violences suscitées, campagnes de dénigrement des médias indépendants payées et, pour couronner le tout, une tentative de coup d'État et l'alternance hors du cadre institutionnel. Il ne faut pas rajouter de la crise à la crise, alors qu'il faut de la médiation et de la vérité. Il faut condamner les violences d'où qu'elles viennent.

C'est une politique que nous ne pratiquons plus en raison d'une politique européenne qui, elle même, devient impérialiste. Tout ceci nous oblige à repenser l'Europe sur une autre base institutionnelle et solidaire.